Comisia Europeană și statele membre au finanțat un studiu publicat recent care reproșează politicilor climatice ale Uniunii Europene faptul că s ar limita la a reduce emisiile industriale de gaz cu efect de seră fără a acorda importanță capacității naturale de captare a dioxidului de carbon. Or, arată acest studiu, agricultura intensivă dezvoltată de Uniunea Europeană poartă o mare responsabilitate în schimbarea climatică. Practic, acest studiu constituie un rechizitoriu împotriva agriculturii europene.